Dank u wel, Voorzitter. Ik wil u danken, voorzitter Barroso, voor de manier waarop u daadkrachtig ook de gemeenschappelijke methode om onze gemeenschappelijke euro te redden hier hebt uiteengezet.

Het is nu cruciaal om met elkaar hier in dit Huis 'ja' te stemmen, want dan kunnen we daarop voortbouwen. We roepen u echt op om met die ambitieuze voorstellen te komen, want we staan op een tweesprong. Wij kunnen vandaag beslissen om verder te bouwen op die gemeenschappelijke methode voor het economisch bestuur in Europa en dat te hervormen. Het alternatief is chaos op de financiële markten en de regeringsleiders die het voor het zeggen krijgen.

Vervolgens moeten we ook in dit Huis, gezamenlijk met alle politieke fracties, verder werken aan de voorstellen die u vandaag heeft gepresenteerd om het verdere bestuur te versterken.